Ich weiß nicht, was in Deutschland passiert wäre, aber ich bin froh, dass uns diese Entwicklung erspart geblieben ist. Herr Van Rompuy, am Ende des G20 Gipfels haben Sie erklärt, dass bis zum Jahresende die Wirtschaftsunion stehen soll. Allerdings haben Sie das mit Leerformeln verbunden, und auch jetzt nach dem Gipfel sind diese Leerformeln nicht gefüllt worden. Ich gebe deshalb auch allen Recht, die sagen Lassen Sie uns nicht von einem Gipfel zum anderen rennen, sorgen Sie endlich dafür, dass wir gemeinsam und zwar die Menschen in der Europäischen Union und die direkt von ihnen gewählten Abgeordneten des Europaparlaments, der nationalen Parlamente sowie die anderen europäischen Institutionen darüber reden, was eigentlich folgen soll und wohin die Reise gehen wird. Das kann nur eine gemeinsame Debatte sein und die muss jetzt einsetzen. Wir brauchen jetzt konkrete Vorstellungen. In den Erklärungen der Regierungschefs war immer von einem Durchbruch die Rede. Ich bezweifle, dass es wirklich ein Durchbruch ist. Auch unter dem Eindruck von Wahlkämpfen und Wahlen in Griechenland und Frankreich haben sich eigentlich die Regierenden mehr oder weniger zögernd, halbherzig oder auch widersprüchlich für mehr Stabilität, Sicherheit entschieden und für eine Ausgestaltung der Europäischen Union. Sie haben aber nicht die als notwendig anerkannten Regulierungsmaßnahmen beschlossen. Als Fazit halte ich fest Die EU, die Mitgliedstaaten und auch die Eurozone bleiben in der Krise, weil keine Prioritäten geändert wurden, weil an der Ausrichtung an der globalen Wettbewerbsfähigkeit, der neoliberalen Deregulierung und der Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen und der sozialen Sicherungssysteme nichts geändert wurde. Es ist zwar die reine Lehre der deutschen Austeritätspolitik etwas geöffnet worden, indem eine Lockerung des Zugangs zu Hilfsgeldern des ESM ermöglicht wird, ohne dass die betroffenen Staaten dann zusätzliche Reformprogramme vorlegen müssen.

Der voll angekündigte Pakt für Wachstum und Beschäftigung bleibt allerdings auch wieder unkonkret, ohne die notwendigen Zielvorgaben. Die Einnahmen, die für die Finanzierung eines solchen Programms notwendig sind, beschränken sich auf die Geldschöpfung der EZB und die Kreditaufnahme der EIB. Auf die Wirksamkeit der Finanztransaktionssteuer werden wir wohl ebenfalls noch eine Weile warten dürfen. Die anderen Summen, die in das Paket von 120 Milliarden Euro eingehen, stellen anscheinend eine Doppelbuchung dar. Sie stehen sowieso schon zur Verfügung, und es ist jetzt im Wesentlichen nur bekräftigt worden, dass diese Gelder zügig zur Verfügung gestellt werden. Die Antwort auf die wichtige Frage, für welche Investitionen und Ausgabenprogramme dies zügig zu geschehen hat, blieb nach wie vor relativ vage.

Und damit wird letztendlich die konkrete Regulierung der Finanzsphäre wiederum erschwert.